Hvala za besedo, predsedujoči. Poslanci Nove Slovenije smo po odmevni nesreči, hudi nesreči motorista reševalca z vozilom, v zakonodajni postopek vložili predlog sprememb stoprvega člena Zakona o pravilih cestnega prometa. Spremembo omenjenega člena, ki ureja nujne vožnje, bi člen spremenili tako, da vanj izrecno napišemo, da se voznikom vozil s prednostjo in vozil za spremstvo oziroma v spremstvu ne more izreči, kazni zaradi kršitve prometnih predpisov in signalizacije, ko ti na nujni vožnji rešuješ življenje ljudi in premoženja. To v veljavnem zakonu ni izrecno napisano. Vozniki na nujni vožnji lahko sedaj, kadar pride do nesreče, odgovarja za prometni prekršek in je potem še kaznovan za kršitev cestnoprometnih predpisov. Poleg, že omenjene denarne kazni mu za prekršek lahko se izreče tudi kazenske točke, kar v skrajnem primeru, tako kot je bil danes že večkrat povedano, lahko pomeni, da se mu odvzame vozniško dovoljenje in posledično zaradi odvzema vozniškega dovoljenja, ker brez njega ne more opravljati službe, potem lahko tudi posledično izgubi službo. Mogoče malo razmišljanj za v prihodnje. Verjetno enkrat v prihodnosti glede tega ne bomo imeli težav, saj bomo imeli za uvedbo boljše digitalizacije in pametnih mest, ko bodo imela centralna pametna prometna vozlišča, ki bodo vozilom s prednostjo - vsaj tako si jaz to predstavljam - avtomatično prižigala na nujni vožnji zeleno luč na semaforju do takih, nesreč z vožnjo, v rdečo luč, ne bo več prihajalo. Do takrat pa, menim, da potrebujemo spremembe zakona, ki ga predlagamo v Novi Sloveniji. Hvala.